Wir haben eines vergessen Plastikmaterial ist auch als Verpackungsmaterial eine wichtige Errungenschaft unserer Gesellschaft. Plastik ist unverzichtbar für die Konservierung und den Schutz von vielen Lebensmitteln und auch von anderen Gütern.

Die Reduzierung des Plastikverbrauchs und deshalb muss das auch vordergründig gesehen werden ist eigentlich das wichtigste, worauf wir den Fokus setzen müssen. Gemäß der europäischen Abfallhierarchie müssen wir sowohl den Verbrauch reduzieren als auch wiederverwerten und recyceln. Vor allem aber muss der Verbraucher auch objektiv informiert werden, wie er mit diesen Tüten umzugehen hat. Nationale Verbote von Plastiktüten in einzelnen Mitgliedstaaten sind meiner Meinung nach nicht zielführend. Sie verletzen die Grundprinzipien unseres Binnenmarkts und des freien Warenverkehrs. Wir wollen doch keinen Flickenteppich mit Verboten in einigen wenigen Ländern.

Gerade die Mitgliedstaaten mit angemessenen Gebühren erzielen größte Erfolge bei der Reduzierung von Plastiktüten. Herr Kommissar, Sie haben es erwähnt Irland konnte zum Beispiel mit einer geringen Gebühr den jährlichen Pro Kopf Verbrauch quasi über Nacht von über 300Tüten auf 21Tüten senken. Die sogenannten biologisch abbaubaren Tüten sind für mich auch keine Lösung, um der Umweltverschmutzung entgegenzuwirken. Herr Kommissar, ich unterstütze Ihre Ausführungen zu diesem Thema.

Die Materialien bestehen zu mehr als der Hälfte aus Erdöl, und sie zersetzen sich in der Umwelt nicht vollständig. Biologisch abbaubare Tüten sind nicht umweltfreundlicher als herkömmliche Kunststoffe. Diesen Tüten einen Vorzug auf dem Markt einzuräumen und sie um die Hälfte günstiger an die Verbraucher abzugeben, ist nicht gerechtfertigt. Biotüten haben auch einen hohen Materialverbrauch, auch an nachwachsenden Rohstoffen. Und wahrscheinlich diskutieren wir dann in ein paar Jahren hier die Frage Tüte oder Teller. Wir brauchen noch viel mehr Forschung und Innovation bei diesem Thema. Ich warne davor, jetzt politische Eilentscheidungen zu treffen, die Sie dann in wenigen Jahren wieder rückgängig machen müssen. Das wird voraussichtlich meine letzte Rede in diesem Parlament sein. Ich hoffe auf die Abstimmung, dass ich dann nach 20Jahren hier als Abgeordnete im Parlament sagen kann Wir haben einen guten Grundstock gelegt, damit das nächste Parlament dann gut weiterarbeiten kann in der zweiten Lesung.